Voorzitter, wij kunnen het ons niet veroorloven het verlies aan biodiversiteit te negeren. Dat hadden mijn woorden kunnen zijn, maar het zijn die van de Europese Commissie, van milieucommissaris Dimas, om precies te zijn, bij de presentatie, vorige maand, van een mededeling over biodiversiteit. En ik neem aan dat de nieuwe Commissie dit net zo ziet en het belang van biodiversiteit net zo zwaar inschat. Als dat niet zo is dan hoor ik dat natuurlijk graag. Juist gezien die betrokkenheid van de Europese Commissie bij die biodiversiteit verbaast het mij dat juist die Commissie aan de ene kant vol inzet op het behoud van soorten en het terugdringen van het verlies aan biodiversiteit, terwijl diezelfde Commissie nu de moed niet heeft of nog niet heeft om onomwonden voor te stellen een bedreigde soort als blauwvintonijn op te nemen in bijlage I van CITES. Dat horen toch twee kanten van dezelfde medaille te zijn. En natuurlijk moeten wij dan vissers die bonafide werken financieel bijstaan om deze ingreep te doorstaan. Dat ben ik met de vorige spreker eens. En daarnaast moeten wij de illegale vangst van tonijn harder aanpakken. Maar, geachte Commissie, ik ga nog een stap verder. Voor mij is CITES en in het bijzonder de blauwvintonijn een testcase Een testcase om te weten of u als Commissie in staat bent de daad bij het woord te voegen. Een testcase ook om te zien of deze nieuwe Commissie leiderschap kan tonen of dat zij permanent haar oren zal laten hangen naar de lidstaten die het hierover niet eens zullen worden, dat weten wij. En om niet te blijven hangen in bewoordingen en mededelingen, maar om daadwerkelijk actie te ondernemen.